Provocarea trebuie transformată într o oportunitate care să revigoreze puterea industrială a Europei.

Intensificarea inovării în domeniul mijloacelor de utilizare a materiilor prime de către industriile europene va contribui semnificativ la competitivitate europeană, la sustenabilitate și la securizarea aprovizionării. Uniunea trebuie să dezvolte parteneriate cu țările terțe, să consolideze negocierile în ceea ce privește materiile prime. Se poate astfel institui o platformă internațională de reglementare, care să asigure aprovizionarea Uniunii cu materiile prime necesare din țările terțe. Comisia trebuie să elaboreze un studiu care să identifice dependența de import a industriilor europene și amenințările aprovizionării cu materii prime și să evalueze prețurile actuale și viitoare.